Intervenția mea privește referendumul ținut ieri în Republica Moldova, unde cetățenii au fost chemați să spună dacă sunt de acord cu alegerea directă a președintelui, o modificare care ar fi deblocat criza politică prelungită de la Chișinău. Comuniștii din Moldova au cerut boicotarea referendumului și, din păcate, strategia lor a dat roade, referendumul nu a putut fi validat din lipsă de participare. Adversarii comuniștilor, coaliția partidelor democratice de la Chișinău, trebuie să treacă peste acest eșec și, mai ales, peste orgolii și să facă posibilă, cred eu, continuarea drumului european al acestei țări.